og fella inn í samninginn tilskipun evrópuþingsins og ráðsins tvö þúsund og níu til þrjátíu og átta e b hún varðar stofnun evrópsks samstarfsráðs og samþykkt reglna í fyrirtækjum eða fyrirtækjasamstæðum sem starfa innan bandalagsins um upplýsingamiðlun til starfsmanna og samráð við starfsmenn

starfsemi íslenskra fyrirtækja ástæðan er sú að hún gildir einungis um fyrirtæki þar sem fleiri en þúsund starfsmenn starfa ég legg til frú forseti að þegar þessari umræðu sleppir verði tillögunni vísað til háttvirtrar utanríkismálanefndar